Sunt un atentat la drepturile fundamentale ale omului, mai ales în domeniul sănătății, educației și a dreptului la o viață decentă. Care sunt rezultatele acestor măsuri? O inflație de 8 cea mai mare scădere a PIB ului din întreaga Uniune Europeană, blocarea economiei naționale, precum și proteste fără precedent ale polițiștilor, profesorilor, pensionarilor, funcționarilor din Ministerul de Finanțe și ale tuturor confederațiilor sindicale. Acest guvern funcționează împotriva intereselor poporului român și subminează calitatea de cetățeni europeni a locuitorilor României. Comisia Europeană dispune de instrumente și mecanisme adecvate pentru supravegherea și corectarea politicilor financiare ale statelor membre.